Eine Sache ist wichtig, auch für die Bürgerinnen und Bürger, zu verstehen Die Europäische Union ist nicht verschuldet. Wir reden hier über eine Verschuldungskrise in unseren Mitgliedstaaten.

Wir sind aber über den Euro in einer Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden.

Die Kommission muss die Sanktionen verhängen, nicht die Finanzminister. Herr Van Rompuy, in der vorbeugenden Phase ist ja der Automatismus geopfert worden in Deauville. Hier müssen die Finanzminister wieder entscheiden. Das sind dieselben, die vorher in den Mitgliedstaaten die Finanzkrise, die Schuldenkrise ausgelöst haben.

Wollen wir wirklich ein Hineinregieren der Europäischen Union in Details unserer Arbeitsmarkt und Sozialpolitik? Das ist ein großes Fragezeichen. Den Rechtsrahmen für unternehmerische Tätigkeit zu setzen, Wachstumskräfte zu stimulieren, das ist alles richtig, aber vor allen Dingen die öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten wieder in Ordnung zu bringen.